Rovněž jsem ocenil to, že Komise si uvědomuje povinnost zejména podporovat svoji činnost v těch oblastech, kde dochází k humanitární krizi. To jsem skutečně velmi přivítal. A také chci říci, že jsem podpořil tento program právě proto, že si uvědomuje i riziko tzv. klimatických uprchlíků. To znamená těch, kteří mohou do Evropy nebo i do jiných oblastí směřovat právě z toho důvodu, že byli postiženi suchem nebo jinou katastrofou živelného rázu. Z tohoto důvodu jsem tento návrh Komise podpořil a také doufám, že řada těch příprav, které Komise ohlašuje, bude reálně provedena, aby se na budoucí nebezpečí skutečně Evropská unie dobře připravila.